Ca urmare a turbulențelor financiare din Cipru, s a pus problema folosirii depozitelor de până la 100 de mii de euro, în mare parte economii ale pensionarilor și ale micilor antreprenori, pentru a salva de la faliment principalele bănci cipriote. În acest context, nu este deloc surprinzător că, la momentul actual, încrederea consumatorilor în sectorul bancar din Uniunea Europeană este la nivelul cel mai scăzut din toate timpurile. De aceea, doresc să salut raportul colegei mele Arlene McCarthy prin intermediul căruia sunt făcute propuneri concrete pentru o reglementare mai eficientă a sistemului bancar european. Susțin separarea juridică a anumitor activități financiare riscante de băncile de depozite din cadrul unui grup bancar deoarece consider că aceasta este o prevedere esențială pentru a asigura o mai bună protecție a banilor deponenților. Cât timp vor exista lacune în reglementarea activităților băncilor din Uniunea Europeană, riscul producerii unor noi crize nu va fi depășit. De aceea, salut și inițiativa domnului comisar și așteptăm cu interes propunerea care va veni din partea Comisiei.